Madame la Commissaire, vous disiez qu'il faut fonder toute action sur des faits, mais notre Parlement est régulièrement saisi de situations de familles qui sont confrontées à de très graves difficultés lorsqu'elles circulent dans l'Union européenne.

Dans ce domaine comme dans d'autres, je suis persuadée que l'Union européenne peut être la solution. Dans ce sens, le rapport propose des avancées importantes pour faire face à l'éclatement du paysage juridique des différents États membres de l'Union européenne.

Je pense que la proposition de règlement qui est annexée à ce rapport est le meilleur instrument pour garantir une véritable sécurité juridique et sauvegarder efficacement les droits fondamentaux de ces familles, qui se trouvent confrontées à ces difficultés. Ce règlement permettrait aux enfants qui se trouvent dans des situations fragiles d'être efficacement protégés contre les risques de traite ou d'adoption qui seraient préjudiciables, tout en permettant une vie de famille sereine dans les cas qui l'appellent.